cet article ne vous donne aucun droit de censurer les propos d'un député, seraient ils scandaleux, seraient ils indécents. Si vous vous mettez sur ce pied là, il y aura beaucoup de travail.